Señor Presidente, Comisario, leo en la pantalla el título de este debate aspectos jurídicos y control democrático del acuerdo de la Unión Europea con Turquía. Este Parlamento no está para controlar a Turquía, pero sí lo que hacen y dicen la Comisión y el Consejo, y lo primero que sabemos es que no es un acuerdo, sino un trato con un comunicado de prensa. ¿Se pretende con ello sustraerlo a las reglas del Derecho internacional? Porque no llamarlo acuerdo puede evitar el cumplimiento del procedimiento del Derecho internacional, pero no lo sustrae a las reglas del Derecho internacional humanitario ni tampoco al control de este Parlamento. Puede que no tengamos el poder de decidir su consentimiento o su rechazo, pero sí tenemos el derecho y el deber de debatirlo y de criticarlo porque, en primer lugar, contiene cláusulas absurdas y de imposible cumplimiento, como esa del uno por uno ―un inmigrante irregular retornado a Siria por cada refugiado realojado, como si los inmigrantes irregulares y los refugiados fueran categorías indistinguibles, cuando no lo son―, o como esa que no garantiza el principio de no devolución de los refugiados que no son sirios ―iraquíes y afganos―, que están excepcionados por Turquía del Derecho internacional humanitario.

no me reconozco en este trato.